Los Estados miembros han hecho uso de la prerrogativa que les concede el Tratado de Lisboa como se ha dicho en materia de cooperación judicial penal para poder presentar iniciativas, pero el bloqueo en el que estaban los derechos procesales desde 2004 fue parcialmente resuelto en este primer derecho en la hoja de ruta presentada por la Presidencia sueca. El camino estaba abierto y se vio interrumpido por la elección de la nueva Comisión. En este caso, la Comisión decidió presentar también su propuesta de Directiva, que llevaba elaborando. El Parlamento introdujo en sus enmiendas los trabajos de la Comisión. Ha sido, por lo tanto, un ejemplo de buena cooperación institucional para no perder tiempo y poder agilizar estos derechos procesales, este primer derecho.

Ahora esperamos, como la señora Comisaria acaba de decir, que el resto de los derechos, la Carta de Derechos, que es el segundo del paquete de garantías procesales, esté ya cuanto antes aquí, en sede parlamentaria. Y el resto también, porque tampoco tendría ningún sentido que este paquete se fuera demorando y no pudiéramos terminarlo en un plazo razonable. El espacio de seguridad, de justicia y de libertad no puede construirse, como ya han dicho el resto de las ponentes, si no empezamos con el fundamento de estas garantías procesales. ¿Cómo vamos a vivir en un espacio seguro, justo y libre si un ciudadano puede ser arbitrariamente detenido y se convierte en sospechoso, si no tiene estas garantías procesales, estos estándares mínimos en los Estados miembros? ¿Qué significa entonces esta Europa que queremos construir? Es cierto, como han dicho también otras ponentes, que las amenazas del terrorismo, del crimen organizado, nos obligan a reforzar nuestros mecanismos de seguridad de ello es un ejemplo la orden europea de detención pero todos sabemos que si no tenemos esta Europa de la justicia y de la libertad, no habremos hecho ese diseño que queremos para nuestro futuro.